Ich möchte zunächst einmal sagen, dass ich doch etwas bestürzt war, dass Sie hier unterstrichen haben, wie normal der Gipfel der letzten Woche war. Das ist die Fortsetzung der falschen Methode der letzten Woche.

Das möchte ich unterstreichen.

Dass das auf die Ebene der Mitgliedstaaten gegeben werden soll, ist einfach absurd. Das ist einfach etwas, wo man von Ihnen, gerade wenn wir Ihnen hier auf der europäischen Ebene solche Unterstützung geben, mehr erwarten kann. Wir könnten die Debatte über die Regelungen, die das Europäische Parlament gern erreichen würde, fortsetzen für das Verbot von gefährlichen Produkten, die auf dem Finanzmarkt gehandelt werden, zumindest für das zeitweilige Aussetzen des Handels. Wir könnten weiter diskutieren über den Umgang mit Hedgefonds und Steueroasen, wir könnten diskutieren über Managergehälter und die wahnsinnig gefährlichen Boni, die gezahlt werden. In allen Bereichen finden im Moment die Triloge statt, und in allen Bereichen der Finanzmarktaufsicht blockiert entweder der Rat oder es blockieren Rat und Kommission zusammen. Herr Barroso, Sie haben sich bei uns bedankt, dass wir Sie als Parlament in der letzten Woche so geschlossen unterstützt haben. Ich halte das für richtig,

Ich bin gespannt, wie Sie aus Toronto zurückkommen. Wenn Sie zurückkommen und nicht liefern können, Herr Barroso, dann sorgen Sie endlich dafür, dass Ihr verantwortlicher Kommissar es gibt ja angeblich eine einheitliche europäische Position dazu, das ist uns von Herrn Juncker und während des Gipfels immer wieder so gesagt worden endlich eine ordentliche Vorlage für die Einführung der Finanztransaktionssteuer in der Eurozone liefert. Das ist möglich, und wenn Sie es nicht tun, dann haben Sie einen Gipfel mal wieder nur dafür verwendet, die europäische Öffentlichkeit, was dieses gute Instrument angeht, an der Nase herumzuführen. Also es steht nicht gut um die gemeinsame Politik in diesem Bereich. Was ist mit Europa 2020? Gerade wenn man jetzt nach Griechenland oder nach Spanien guckt Eine gemeinsame Strategie, die Orientierung für das Erreichen von nachhaltiger Entwicklung und nachhaltigem Wachstum geben würde, die wäre schon gut. Nur, was haben wir jetzt? Wir haben im Grunde schönere Worte als in der Lissabon Strategie, aber für die schöneren Worte nachhaltige Entwicklung, das kann man ja heutzutage hier gar nicht mehr oft genug sagen fehlen uns so wie in der Lissabon Strategie sämtliche Instrumente und im Grunde auch das

In Deutschland jubelt man im Moment über die Erholung der Automobilindustrie, weil die Chinesen so besonders viele große PS starke Spritschlucker aus Deutschland kaufen.